Ale domnívám se, že zdanění finančních transakcí není ten správný systém, který by měl zajistit Unii vlastní zdroje. Je především třeba hledat úspory na výdajové straně rozpočtu, na což naše skupina poukazuje při každoročním projednávání udělení absolutoria. Dle mého názoru daně z finančních transakcí způsobí zdražení bankovních služeb a vyvolají odpor evropských občanů k Evropské unii a jejich orientaci na finanční obchody, které nejsou zatím zatíženy daněmi.